áður en umræðan hefst vill forseti geta þess að samkomulag er á milli þingflokkanna um ræðutíma í umræðunni umferðir verða tvær í fyrri umferð hefur ráðherra tuttugu mínútur til framsögu en talsmenn þingflokka fimmtán mínútur í síðari umferð hefur hver þingflokkur fimm mínútur og að auki ráðherra fimm mínútur í lok umræðunnar